Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen immer nur und dies wirklich in Anführungszeichen über eine Wirtschafts und Finanzkrise.